Tisztelt képviselőtársaim! Az elhúzódó válság egyértelművé tette, az Uniónak nincs több elvesztegetnivaló ideje.

Egyszerre három területen kell összehangoltan lépnünk, a gazdasági kormányzás, a hosszútávra szóló növekedési stratégia és a pénzügyi szolgáltatások reformja terén. Mindezt ráadásul úgy kell megtennünk, hogy közben nem feledkezünk meg arról, hogy a jól bevált közös politikák, a közös agrárpolitika és a kohéziós politika helyét megtaláljuk az új helyzetben. Belső kohézió és biztonságos élelmiszertermelés nélkül ugyanis biztosan nem lehetünk sikeresek a világban.

Illetve Ön, mint a közösségi módszer letéteményese és azért én nagyon becsülöm is Önt fenn kívánja e tartani az uniós gazdaságpolitika előbb említett három területén azt az elvet, hogy minden változtatást csak az Uniót egységesen kezelve, a nem eurózóna tagországok érdekeit figyelembe véve szabad megalkotni, ügyelve arra, hogy az Unió belső kohéziója ne sérüljön.